Ich weiß zwar nicht, wie Sie zu diesem Vergleich kommen, aber okay.

Dafür sollten wir alles tun und dafür wird viel zu wenig gemacht.

Es ist doch nutzlos, es bringt auch gar nichts im Sinne der Sache. Insofern, glaube ich, sind Sie da auf dem falschen Weg.